Ahed Tamimi, símbolo de la resistencia palestina, nuevamente detenida por Israel y Milagro Sala, activista argentina detenida arbitrariamente por motivos políticos.

Ejemplos de lucha de cientos de mujeres en todo el mundo que están al pie de conflictos y que, además de ser asesinadas, torturadas, vejadas e incluso violadas, suelen estar invisibilizadas. La Comisión, el Servicio Europeo de Acción de Exterior y los Estados tienen una obligación que emana de los Tratados, señora comisaria. Esa obligación es la que ha de llevar a la Unión Europea a reforzar su papel como promotora de los derechos humanos en el mundo, protegiendo a los defensores de los derechos humanos, especialmente a las mujeres, pero no a cualquier precio. Financiar a los y a las defensoras de los derechos humanos no significa utilizar esos fondos como una herramienta más para derrocar gobiernos no alineados con los intereses comerciales de esta Unión. Lo hemos visto también aquí en numerosísimas resoluciones contra países a los que se les imponía sanciones mientras otros han sido ignorados y dejados fuera de la agenda política.

Necesitamos una política exterior que promueva los derechos humanos y ser líderes mundiales.